Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein altes indianisches Sprichwort sagt Wir haben die Erde nicht von unseren Vätern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen. Als christlicher Abgeordneter sehe ich die Bewahrung der Schöpfung als eines unserer wichtigen Ziele. In ganz Europa können wir die erfolgreichen LIFE Projekte sehen. In meiner Region ist es das Naturschutzgebiet des Galenbecker Sees eine wunderbare Landschaft und ein enorm wichtiger Ort für Zugvögel in Europa. Vögel genießen Freizügigkeit in der EU. Die Natur kennt keine Landesgrenzen, weder die Zugvögel noch die Biotope und Flora und Fauna übrigens auch nicht. Das Bienensterben ist kein deutsches Problem, auch kein ungarisches oder französisches Es ist ein weltweites Problem. Wir hatten dieses Jahr auch keine deutsche Dürre, wir hatten sie in ganz Europa. Deswegen sind diese LIFE Programme so wichtig. Sie geben der Natur Erholungsräume zurück. Europa wird damit nicht der Garten Eden, aber wir erhalten für uns und unsere Kinder eine lebenswerte Umwelt.